Cela prend du coup la forme de la construction d'une migration légale mais aussi d'un marché de l'emploi européen en forme de millefeuille où chaque catégorie de travailleurs se verrait affecter, en fonction de sa valeur, une espèce de portefeuille des droits. On est très loin donc d'une approche horizontale et universelle des droits des travailleurs. Je crois qu'on n'a pas compris encore, chez les responsables européens, que plus de droits pour les travailleurs, c'est plus d'efficacité économique et plus de cohésion sociale, plus de bénéfices individuels et collectifs pour les migrants évidemment, pour les sociétés d'accueil et pour les sociétés d'origine.